Wniektórych państwach członkowskich jest głównym bodźcem dla inwestycji winfrastrukturę ikapitał ludzki. Uważam, że naszym zadaniem jest upewnienie się, że w 2015 roku fundusze Unii Europejskiej będą nadal skutecznie iwydajnie wspierać wysiłki państw członkowskich wpromowaniu koniunktury gospodarczej izwiększaniu zatrudnienia, zwłaszcza ludzi młodych. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży Erasmus plus oraz wsparcie dla przedsiębiorstw i naukowców są wieloletnimi priorytetami Parlamentu Europejskiego.

Konieczne jest uruchomienie wszystkich mechanizmów przewidzianych wramach wieloletniego budżetu